Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, c'est bien de l'amélioration de la sûreté nucléaire dont on doit parler aujourd'hui, pas de la remise en question du nucléaire civil, alors qu'il constitue un élément essentiel de l'indépendance énergétique et de la lutte contre les gaz à effet de serre

L'initiative européenne de mener des tests de résistance sur l'ensemble de nos centrales est un premier pas indispensable et raisonnable, qui répond aux attentes des citoyens européens. Il faut mener ces tests en fonction d'une approche commune et de critères communs, dont la méthodologie devra être confiée au groupe européen des autorités de sûreté nucléaire.

Au delà de ces tests, l'Union européenne doit œuvrer pour l'harmonisation des normes internationales au niveau le plus élevé, au sein du G20 et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, sur la base des objectifs de l'association des régulateurs d'Europe de l'ouest pour les nouveaux réacteurs. Au sein de l'Union européenne, il convient de promouvoir et d'intensifier la coopération entre les autorités de sûreté nationale. L'Union européenne doit servir de modèle, que ce soit pour le renforcement des règles ou l'effort de solidarité. Face à ce type de catastrophe, la création d'une force européenne de protection civile me semble plus que jamais nécessaire.